Nous allons adopter un instrument pour mettre en place un outil innovant, un outil indispensable, pour permettre aux plus exposés dans cette crise de faire face et d'inventer leurs propres emplois demain.

C'est sans doute que le Conseil n'a rien à nous dire sur cette question et ne se considère pas lié par la position du Parlement européen. En tout cas, c'est parfois l'impression que nous avons eue tout au long de la négociation. Le Parlement européen va prendre ses responsabilités. Il va voter, grâce à la coopération et à la bonne entente entre tous les groupes, l'instrument de microfinancement, en cohérence avec son action depuis de nombreuses années M.

José Manuel Barroso avait lancée à l'automne 2008 pour organiser la relance européenne, cet outil était défini comme un outil important au service d'une stratégie de l'Union européenne. Mais que nous a proposé la Commission? Simplement de financer un nouveau projet en déshabillant un projet utile qui était sur la table. Nous avions un projet en faveur des réseaux de soutien aux plus vulnérables le projet Progress que ce Parlement européen avait porté à bout de bras, et la Commission, pour financer le microfinancement, nous propose tout simplement de puiser dans l'enveloppe du programme Progress. C'est ce tour de passe passe que ce Parlement n'accepte pas, et c'est pour cela que nous n'avons pas conclu la négociation. C'est pour cela qu'en responsabilité, nous disons notre disponibilité pour avec la Présidence espagnole dès les premiers jours de janvier, examiner notre proposition quarante millions pris sur les marges, soixante millions pris sur le programme Progress, avec vingt millions en redéploiement, ce qui permet de répartir l'effort de manière équitable.